Domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, eu cred că am avut o propunere necesară din partea Comisiei, propunerea unui nou regulament.

Cred că se înscrie această propunere de regulament și acest raport pe care mâine îl vom vota sunt sigură că va trece la vot în strategia de îmbunătățire a competitivității sectorului aviației al Uniunii Europene. Am citit cu atenție propunerea Comisiei și raportul. S a ținut cont de toate părțile interesate. Comisia a prezentat un rezultat al consultării. Cred că s au atins toate subiectele. Consider că este necesar să avem un sistem de certificare și de supraveghere unic în Uniunea Europeană. Este foarte important, doamna comisar, ce veți face, agenția vă sprijină în monitorizarea aplicării acestui regulament în statele membre și cred că aici este cheia succesului acestui regulament.